Ja, hvala lepa, podpredsednik. Hvala lepa, minister, za, za odgovor. Nekaj stvari je ostalo odprtih in bi, kot ste predlagali, prosil, da mi odgovore posredujete pisno.